Panie Przewodniczący! Już na wstępie zaznaczę, że nie wierzę w sankcje. Nie wierzę w sankcje jako jedyne, wyłączne narzędzie, a nie jako jeden z elementów wywierania określonej presji. Podobnie zresztą jak z rezolucjami. Im więcej jest rezolucji, tym bardziej podlegają inflacji i stają się nieskuteczne. Jestem przewodniczącym Delegacji ds. Białorusi i wiem, jak ważne jest stosowanie wielu narzędzi po to, aby wywrzeć określoną presję, określony efekt. Przede wszystkim trzeba rozmawiać. Trzeba utrzymywać kanały komunikacji. Trzeba zwracać uwagę także na pewne swoistości państw, wobec których stosujemy różnego rodzaju narzędzia. W każdym razie chciałbym się opowiedzieć przede wszystkim przeciw inflacji w rezolucjach i w naszych wystąpieniach, za sankcjami, które połączone są z innymi elementami, elementami innych presji, elementami edukacyjnymi, elementami utrzymania komunikacji, bo dopiero wówczas uzyskamy rzeczywisty efekt.